það fer vel á því á þessum degi að forseti rjúfi þær hefðir þegar hann tekur nú til máls og vísar ekki til forsetaembættisins heldur segi ég þakka kærlega fyrir hlýleg og eftirminnileg orð í minn garð sem helgi hjörvar háttvirtur þingmaður hefur mælt hér fyrir hönd þingmanna ég er ákaflega þakklátur fyrir það hversu þingmenn tóku hraustlega undir orð hans

þetta er auðvitað eins og háttvirtur þingmaður nefndi orðinn dálítið langur tími frá því ég kom hér inn á þing fyrst sem þrautavaraþingmaður sjálfum mér mjög á óvart